Spoštovani, hvala za besedo. Pred kratkim smo imeli na Ptuju neposredni vpogled v podvodni svet Ptujskega jezera. Zakaj? V okviru vzdrževanja sanacije poškodb asfaltne obloge na brežinah največjega akumulacijskega jezera v Sloveniji, ki je zahtevala znižanje gladine jezera, se je pokazala velika količina mulja, ki je ob nižjem vodostaju pokrivala veliko površino ob obeh bregovih jezera. Z muljem se upravljavec akumulacijskega jezera ukvarja že nekaj časa, konkretno pa sta bili v preteklosti, narejena oziroma zgrajena dva otoka za ptice, tudi delno iz tega mulja z jezera. V lanskem in letošnjem letu pa se nadaljuje črpanje in odlaganje mulja na brežine jezera. Velika količina mulja v našem Ptujskem jezeru, akumulacijskem, prihaja, z avstrijske strani, to pa zato, zaradi njihovega čiščenja mulja, ki mu pač pravijo izpiranje mulja - to je pač neka njihova strategija, se pravi, da pač, se ta ti sedimenti se potem kopičijo v Ptujskem jezeru in tudi potem v Ormoškem jezeru, ampak vse pa prihaja potem z avstrijske strani, Podravje dol. Ob tem, da se sedimenti nalagajo v samo dno in na bregove jezera in s tem zmanjšujejo samo volumen, ki ostane za vodo, so v sedimentih pogosto tudi strupene snovi. V njem so zraven nitratov, fosfatov, sulfidov in dušika, še povečane vrednosti nekaterih težkih kovin - na primer cinka, kadmija, svinca in živega srebra. Zato me zanima, meritve prečnih profilov jezera se opravljajo vsaki dve leti. Dva tisoč šestnajst naj bi bilo, glede na prvo meritev v letu tisoč devetsto enainosemdeset za šestindvajset procentov več sedimentov, zato me zanima, če razpolagate s podatkom za prejšnje leto? Ob tem naj opozorim na podatke nekaterih zasebnih raziskovalcev, ki navajajo znatno višje številke glede tega procenta sedimentov. Zato me zanima, če je ob meritvah, ki jih naročajo Dravske elektrarne, vaše ministrstvo naročilo meritve in ocene pri kakšni drugi neodvisni organizaciji, morda pa to naravate nameravate storiti celo v prihodnosti. Ali razpolagate z meritvami onesnaženosti mulja z različnimi strupenimi snovmi in težkimi kovinami? In glede na to, da ribiške družine opozarjajo predvsem, da sporno prakso avstrijske strani, glede tega izpiranja mulja, me zanima, ali je v okviru stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo na postavki suspendirani delci prišlo do kakšnih konkretnih dogovorov, zavez, sprememb, ravnanja, in če da, ali to potrjujejo tudi meritve na vaši strani? Hvala.